Am votat în favoarea rezoluției, deoarece consider că Irakul trebuie încurajat în drumul său spre democrație. Un prim pas îl reprezintă încheierea acordului de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană, însă este nevoie de mai multe eforturi din partea autorităților irakiene, pentru a și demonstra angajamentul de consolidare democratică. Mă preocupă în continuare faptul că pedeapsa cu moartea este încă în vigoare în Irak, iar numărul de execuții este în creștere. De asemenea, violențele interetnice și religioase subminează securitatea statului. Tentativa de asasinat asupra ministrului de finanțe, dar și uciderea unui membru al Parlamentului într un atac sinucigaș confirmă faptul că situația este foarte tensionată. Cred că Guvernul trebuie să depună toate eforturile pentru a diminua aceste tensiuni și pentru a organiza alegerile din acest an în condiții de siguranță.